Ja, Najlepša hvala. Srebrna nit so prav gotovo iniciativa, ki so, najbolj, glasni oziroma najbolj aktivni v tem trenutku na tem področju. Tudi z nami so, so te stvari osvetlili. Zdaj, dajmo biti čisto laični. No, striženje nohtov in lupljenje jabolk, in tako naprej, ni dodatna, ni plus, ni, ni luksuz v v oskrbi in mene bo konkretno zanimalo, ali bo Zakon o dolgotrajni oskrbi pokril tudi to za eno uporabnico ali uporabnika, doma za doma za ostarele, ker statistike danes so, so boleče. Dvajset tisoč uporabnikov si lahko, si lahko le štirideset odstotkov, od slabih dvajset tisoč, se opravičujem, uporabnikov si lahko le štirideset odstotkov starejših dom pokrije iz lastnih prihodkov. Vsi ostali se zanašajo na na svojce, na družine ali na lokalne skupnosti. Tukaj so številke zelo ne v prid državljankam in državljanom in krivci - seveda, s prstom ne gre kazati na zaposlene v domovih za ostarele, tukaj imava z ministrico že dolgo debato o kadrovski podhranjenosti, je ne bom zopet pogreval, ampak, na drugi strani je pa problematična ohlapna, lastniško upravljavska, struktura v v domovih, kjer, v svetih zavodov sedijo ljudje z različnih naslovov, z različnimi, z različnimi motivi in ozadji in željami, zakaj so tam, in in počnejo te stvari, ki jih počnejo. Zanima me torej naslednje: Kdo določa cenovno vrednotenje? Je to v celoti odvisno od sveta zavoda? Kdo vrši kontrolo nad postavljanjem teh cen? To ni, kot je rekel gospod minister, enotno urejeno. In kar se kadrovanja tiče, v kolikšni meri je sploh kadrovsko pokrito delo, domov za ostarele? A je to res tisti izvirni, izvirni greh, za ta problem? To je sistem, v katerem se na eni strani zaračunava en evro za striženje nohtov, ne, vstavljanje slušnih aparatov in tako naprej, na drugi strani pa beremo o šestmestnih ali pa še več številkah ...